ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt

í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á ákvæðum er varða skattlagningu afleiðuviðskipta gildandi tekjuskattslög hafa ekki að geyma sjálfstæð ákvæði um skattalega meðferð slíkra viðskipta og hefur skattframkvæmdin því byggst á þeirri túlkun skattyfirvalda á almennum ákvæðum tekjuskattslaganna að tekjur af afleiðuviðskiptum beri að meðhöndla sem eitt form vaxtatekna í þessu frumvarpi er lögð til sú breyting á gildandi ákvæðum skattalaga að litið verði á tekjur af afleiðusamningum sem söluhagnað eftir atvikum sem sölutap í stað vaxtatekna eða sveitarfélaga sem falin hafa verið lögbundin verkefni vegna rekstrar

ákveðin óvissa hefur ríkt um það að hvaða marki rekstur vatnsveitna og fráveitna er tekjuskattsskyldur þegar sveitarfélög hafa falið orkufyrirtækjum slíkan rekstur breytingin sem hér er lögð til er talin nauðsynleg vegna rekstrarfyrirkomulags þeirra stofnana og félaga sem taka að sér slíkan rekstur enda gerir hún þeim kleift að reka fleiri en eina tegund starfsemi í sama félagi vegna kröfu um fullan bókhaldslegan aðskilnað hinnar undanþegnu starfsemi er talið tryggt að hinn skattskyldi hluti muni ekki geta nýtt sér slíkt samstarf þegar til skattlagningar kemur sá stofn eða hagnaður sem hér um ræðir hefur fram til þess verið skattfrjáls og þar með verður ríkissjóður ekki af tekjum við breytinguna í þriðja lagi er lagt til að felld verði brott þau ákvæði laganna er kveða á um að arðsúthlutun umfram tuttugu prósent af skattalega bókfærðu eigin fé hlutafélags skuli skattlögð til helminga sem launatekjur og arður þegar um er að ræða einstaklinga sem skylt er að reikna sér endurgjald um er að ræða sérreglu sem almennt hefur verið kölluð tuttugu fimmtíu reglan sem ekki hefur reynst sem skyldi og verið gagnrýnd af ýmsum aðilum frá gildistöku hennar gagnrýnin hefur meðal annars beinst að því að reglan stuðli að því að fyrirtæki skipti um rekstrarform eða hætti við úthlutun arðs í þeim eina tilgangi að komast hjá því að beita reglunni einnig hefur reglan verið gagnrýnd fyrir það að líta fram hjá því hvað það er í félögum sem skapar raunverulegan hagnað samkvæmt núgildandi reglu er skylt að skattleggja arðsúthlutun að hluta sem laun óháð því hvort arðurinn hafi myndast vegna vinnuframlags eða vegna annarra þátta svo sem vegna tekna sem skapast af hugverkaréttindum þá er ekki litið til þess í núgildandi reglum hvort hagnaður hafi myndast á löngum tíma eða stuttum ef hagnaður hefur myndast á löngum tíma án þess að arðsúthlutun hafi farið fram getur verið ósanngjarnt að skattleggja arðsúthlutun umfram tuttugu prósent af skattalega bókfærðu eigin fé sem launagreiðslur að hluta samhliða þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu verður farið í endurskoðun á reglum um reiknað endurgjald sem ættu að draga úr tekjulækkun ríkis og sveitarfélaga af breytingunni í fjórða lagi er lögð til breyting í þá veru að bætt verði við lögin ákvæðum er taka til skattalegrar meðferðar við samruna hlutafélaga yfir landamæri tillagan sem felur í sér frestun eða dreifingu á greiðslu tekjuskatts sem kann að myndast við samruna um fimm ár í stað greiðslu strax við samrunann er til komin vegna athugasemda frá eftirlitsstofnun efta esa og nýgengins dóms efta dómstólsins þar sem ísland er talið hafa brotið gegn ákvæðum evrópska efnahagssamningsins með því að mismunandi reglur gilda um skattalega meðferð við samruna hlutafélaga innan lands og yfir landamæri samruni hlutafélaga sem skráð eru hér á landi hefur ekki í för með sér skattskyldu fyrir hluthafa og samrunafélögin enda hafi verið staðið að samrunanum í samræmi við ákvæði tekjuskattslaga þannig kveður ákvæðið á um að samruni sem eingöngu er fólginn í algjörum samruna fjármuna og eigin fjár með skiptum á hlutabréfum en engum öðrum greiðslum til hluthafa leiði ekki til skattskyldu raunveruleg eignaaukning sem kann að eiga sér stað við slíkan samruna kemur þannig fyrst til skattlagningar við slit félags eða í formi söluhagnaðar við sölu hlutabréfa í hinu nýja félagi ef svo ber undir félagið sem eftir stendur yfirtekur við samrunann öll skattaleg réttindi og skyldur eldra félagsins skattyfirvöld hafa túlkað ákvæðið á þann veg að það eigi eingöngu við í tilviki innanlandssamruna enda var millilandasamruni félaga ekki heimill samkvæmt félagarétti þegar ákvæði tekjuskattslaga var lögfest þegar millilandasamruni félaga var síðar heimilaður að félagarétti stóðu ákvæði tekjuskattslaga óbreytt því hefur ákvæðið einungis verið talið eiga við í þeim tilvikum þegar um er að ræða hérlend hlutafélög sem renna saman við önnur hlutafélög hér á landi ef hins vegar væri um að ræða íslenskt hlutafélag sem rynni saman við annað hlutafélag þvert á landamæri er eins og fyrr segir talið að ákvæði tekjuskattslaga taki ekki til þeirra tilvika og yrði farið með slíkan samruna sem slit á hinu yfirtekna félagi með tilheyrandi uppgjöri á söluhagnaði eða skilmála í viðskiptum milli tengdra aðila og hafa hagsmunaaðilar og skattyfirvöld lengi óskað eftir skýrari lagareglum á þessu sviði á grundvelli milliverðlagningarreglna er skattyfirvöldum heimilt að gera leiðréttingar á skattskilum tengdra aðila þegar verðlagning og eða skilmálar í viðskiptum eða fjárhagslegar ráðstafanir þeirra eru frábrugðnar því sem ætla mætti að hefði verið í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila slíkar milliverðlagningarreglur byggja á armslengdarsjónarmiðum og taka meðal annars til verðs á vörum þjónustu og hvers kyns fjármálagerningum þar með talið ákvörðun vaxta um hvers konar viðskipti með rekstrarleg aðföng og varanleg eignakaup getur verið að ræða hvort heldur þau eru ætluð til notkunar við tekjuöflun sem fjárfesting eða dreifing áhættu þegar viðskipti eiga sér stað milli tengdra aðila er ekki tryggt að kjör og skilmálar ráðist af markaðslegum forsendum þar sem aðrar forsendur svo sem skattalegar geta staðið að baki ráðstöfunum og ákvörðun um milliverðlagningu getur leitt til

getur þannig haft bein áhrif á þann skattstofn sem ríkin fá til skattlagningar sömuleiðis er hægt að hafa áhrif á skattstofna lögaðila í viðskiptum innan lands milli tengdra aðila með frumvarpinu er sett fram sérstök skilgreining á því hverjir teljast tengdir lögaðilar samkvæmt tillögum frumvarpsins lögaðilar teljast tengdir þegar beint eða óbeint eignarhald eins lögaðila yfir öðrum fer yfir fimmtíu prósent og eða stjórnunarleg yfirráð eru fyrir hendi með öðrum hætti þá teljast lögaðilar einnig tengdir þegar meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar samanlagt með beinum og óbeinum hætti ákvæðinu er einnig ætlað að taka til innbyrðis viðskipta innan félagasamstæðu þá geta sameiginlegir hagsmunir verið til staðar í gegnum sifjaréttarleg eða viðskiptaleg tengsl einstaklinga samkvæmt tillögum frumvarpsins er lögaðili skjölunarskyldur vegna viðskipta við tengda lögaðila ef rekstrartekjur hans á einu reikningsári eða heildareignir í upphafi eða við lok reikningsárs nema meira en einum milljarði króna þannig skal skjölunarskyldur lögaðili skrá og varðveita upplýsingar um eðli og umfang viðskipta við tengda lögaðila eðli tengsla og grundvöll ákvörðunar milliverðs upplýsingar um viðskiptaskilmála veltu eignir og annað sem þýðingu kann að hafa við milliverðlagninguna og sýna fram á verð og skilmála í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila eða hvernig verðlagningu er háttað með tilliti til leiðbeiningarreglna o e c d um milliverðlagningu lögaðili skal staðfesta skjölunarskyldu við framtalsskil og að fullnægjandi skjölun hafi átt sér stað megináhrif af fram komnum tillögum felast í skýrari og gagnsærri reglum fyrir lögaðila og skattyfirvöld auk þess sem ákveðið hagræði verður við það að íslenskt regluverk samræmist reglum nálægra ríkja ekki síst út frá samkeppnissjónarmiðum minni líkur verða líka á tvískattlagningu og sönnunarbyrði lögaðila fyrir ákvörðun milliverðs er auðvelduð meðal annars með lögfestingu skjölunar þó svo að ákveðin reglubyrði felist í því fyrir lögaðila sem undir hana falla í sjötta lagi er lögð til sú breyting að færa reglu þá er kemur fram í ákvæði l til bráðabirgða við tekjuskattslög í meginmál laganna en ákvæðið fjallar um fyrirframgreiðslu á álögðum sérstökum fjársýsluskatti árið tvö þúsund og tólf og er við það miðað að ekki skuli taka tillit til samsköttunar og yfirfæranlegs taps við álagningu hans ár hvert vegna sérstöðu skattsins í sjöunda lagi er lögð til breyting á því hvenær eindagi skuli vera vegna greiðslu tekjuskatts af öðrum tekjum en launatekjum sem felur í sér betra innra samræmi í lögum um tekjuskatt og ætti að vera til einföldunar og aukins skýrleika bæði fyrir skattaðila og þá opinberu aðila sem sinna innheimtu virðulegi forseti verði frumvarpið að lögum eru fjárhagsleg áhrif þess á afkomu ríkissjóðs talin óveruleg ef áhrifin verða einhver er þó líklegra að þau verði jákvæð fyrir ríkissjóð en hitt en erfitt er að meta umfang þess kostnaður við skattframkvæmd mun aukast eitthvað þegar á heildina er litið verði frumvarpið óbreytt að lögum en þó er ekki ástæða til að ætla að það verði umfram það sem rúmast ætti innan fjárheimilda viðkomandi stofnana